Señor Presidente, no nos engañemos. Este procedimiento es un montaje para que el francés y el alemán pasen por delante del español, lengua que no solo hablamos en Europa, sino que es la de otros 700 millones como ha dicho muy bien López Istúriz White del resto del mundo, que son más número que los europeos, y también delante del italiano como muy bien se ha dicho porque el italiano y el español ya estaban reconocidas como lenguas en el registro de marcas.

No sabemos cuál va a ser la sentencia, tampoco cuáles la jurisdicción y los instrumentos.

Valgámonos de la cooperación reforzada del Tratado, sin prisas enloquecidas que la desvirtúen e impidan su consolidación. Y no la deleznable prisa de esta mañana que han metido de soslayo en el Consejo a los Ministros de Educación.